Frau Kollegin, Sie haben soeben gesagt, dass alles, was für die Finanztransaktionssteuer sprechen würde, Spekulation sei, und sind dann selber mit sehr spekulativen Beispielen gekommen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was Sie im Lichte dessen, was Sie gesagt haben, dann von diesen Untersuchungen der Kommission und von der Studie der Kommission halten, die sehr, sehr klar festhält, dass man bisher versehentlich viel zu wenig die Realwirtschaft in ihrer Abhängigkeit von den Finanzmärkten einbezogen hat, dass also 95 der Unternehmen keineswegs bei der Geldaufnahme davon abhängig sind und dass man sehr wohl einen negativen Wachstumseffekt, von dem man bisher gesprochen hat, in einen positiven drehen kann, indem man entsprechende wachstumsfördernde öffentliche Investitionen tätigt. Ist das für Sie auch nur Spekulation, oder würden Sie sagen, dass eine so fundierte, breit angelegte Studie der Kommission schon auch ihre Berechtigung hat und ein starkes Argument darstellt?